Ich bin grundsätzlich froh und zufrieden zu sehen, dass die Kommission ihre Kompetenz im Bereich der Kooperation in Straf und Justizangelegenheiten nutzt, um organisiertes und schweres Verbrechen zu bekämpfen. Wir haben im Parlament schon oft, wie zum Beispiel im Besonderen auch im Bericht des Sonderausschusses für organisierte Kriminalität, Korruption und Geldwäsche, festgestellt, dass die erfolgreiche Bekämpfung dieser Kriminalitätsform einen vielfachen Effekt auf die finanziellen Interessen der Mitgliedstaaten der EU selbst hat. Worüber ich enttäuscht bin da kann ich die Kollegin Gräßle gut verstehen ist der Vorschlag, dass man eigentlich keine klaren finanziellen, aber auch zum Teil keine klaren inhaltlichen Kompetenzen festgelegt hat.

Ich wünsche mir, dass wir endlich einmal bei der Personalverteilung in unwichtigeren Bereichen Stellen streichen und in wichtige Bereiche umsortieren. Dazu gehört beispielsweise Eurojust, denn bis jetzt sind für den Europäischen Staatsanwalt keine zusätzlichen Mittel und kein zusätzliches Personal vorgesehen. Eurojust soll dies alles aus der hohlen Hand heraus zu den zusätzlichen Aufgaben bewältigen. Wir haben in diesem Jahr 2213Personen es waren 1625Fälle unterstützt, in zehn Jahren sollen es nur 2500 Fälle sein mit 190Mitarbeitern. Ich halte das, offen gestanden, für nicht sehr realistisch und mangelhaft ausgestattet.